Je me suis expliqué sur cette question dans mon propos initial vous savez ce que j'en pense.

Le Conseil souhaite la conclusion d'un accord intergouvernemental je me suis expliqué sur ce point devant vous à l'occasion de la discussion du Conseil. J'ai aussi dit, parce que c'est l'analyse de nos services juridiques, que si nous limitons strictement le champ de cet accord intergouvernemental, il n'est pas contraire aux traités. Voilà où nous en sommes.

je constate la position du Conseil telle qu'elle a été exprimée pour l'ensemble des ministres des finances, et telle que le premier ministre Venizelos l'a rappelée.

euro. Gardons bien en mémoire l'importance et la crédibilité de cette proposition, puisqu'elle est maintenant entre nos mains. C'est d'ailleurs pourquoi j'y ai travaillé très ardemment, y compris et d'abord sur la supervision et maintenant, avec vous, sur la résolution. Marianne Thyssen a évoqué la crédibilité du processus de prise de décision pour que le système de résolution soit efficace et joue pleinement son rôle. Je pense qu'il y a sur ce point des marges de progrès par rapport à la proposition du Conseil. Je suis d'accord avec Constance Le Grip ainsi qu'avec Peter Simon sur la question du contrôle démocratique, sur l'action du conseil de résolution et sur la nomination de ses dirigeants, en prenant en compte naturellement vous en conviendrez l'impératif de confidentialité qui s'attache à certains

tous ces sujets que nous avons traités ensemble et qui font partie de ce nouveau paysage j'ai parlé d'une nouvelle époque, tout à l'heure, s'agissant du secteur bancaire européen.

Nous complétons l'architecture globale pour que le secteur bancaire, en particulier, et les marchés financiers, en général, soient plus robustes, plus solides, plus transparents, qu'on y retrouve aussi un peu de morale et que les contribuables soient préservés.

euro. Je pense que ce système doit être ouvert et nous y sommes parvenus ensemble dans le cadre de la supervision. Je pense que le même principe doit prévaloir pour le mécanisme de résolution.

et M. Morganti ont évoqué la mise en place du mécanisme de résolution unique pour dire qu'il ne permet pas forcément la résolution automatique de tous les problèmes du secteur financier. J'en suis bien d'accord. C'est un des éléments de l'architecture.

Je n'ai pas oublié, donnez moi acte de cela, le cas de ces trente banques, qui sont très grandes, et dont la plupart ont un bilan équivalent à celui de l'État membre où elles se trouvent implantées principalement.

C'est pour cette raison, parce qu'il s'agit bien du marché unique, que j'ai proposé ce texte la semaine dernière, au nom de la Commission européenne, sur la structure des banques, de ces trente grandes banques, parce que ce ne sont pas des lois nationales qui peuvent traiter une question européenne de cette ampleur.